Hvala. Bi samo dal eno dodatno pojasnilo. Tisto, kar je bilo rečeno glede soglasja ekonomsko-socialnega sveta, gre za v bistvu pričakovan standard, ki so ga oni posebej izpostavili, se pravi, da v primeru, ko se pogovarjamo o spremembah pokojninskega sistema, da, pričakujejo, soglasje, se pravi, rang soglasja, v drugih primerah primerih običajno gre za posvetovanje oziroma za nekako obravnavo njihovih pobud, je pa potem v tem primeru seveda, treba doseči korak več. Kar se tiče, dobro, sprememba denarne socialne pomoči, žal na tisti seji me ni bilo, tako da težko komentiram tisti del. Kar se tiče pa preživeti z dvesto štiriinštiridesetimi evri, na mesec, zagotovo je to zahteven, če že ne, lahko rečemo temu nemogoč izziv. Bi pa pri tem dodal tisto, kar sem danes že večkrat ponovil, se pravi, ko govorimo o pokojninski in invalidski blagajni, gre za zavarovanje. Če se nekdo znajde v situaciji, ko ta sredstva, ki jih je pridobil na podlagi bodisi invalidske pokojnine bodisi nadomestila, ne zadoščajo oziroma so prenizka in nima drugih virov ali premoženja, s katerimi bi si lahko pomagal, ali svojcev, v tem primeru mu je na voljo tudi drugi del socialne države, ne samo zavarovalniški, ampak splošni, tisti pa potem poskrbi in gleda ne samo na posameznika, ampak tudi na njegovo družino. Če so to, se pravi, če je to na prvi na u prvi fazi se pravi neka, denarna socialna pomoč, lahko je to neki varstveni dodatek, v kolikor so potem tam še družinski člani, recimo otroci, če so mlajši, so to drugi tipi pomoči od otroškega dodatka do raznih, se pravi, štipendij do, se pravi, subvencionirane prehrane v šoli do ostalih ukrepov, ki so tukaj, na razpolago in teh je veliko. Ravno zaradi tega, da potem posameznik kljub težki situaciji, v kateri je, na podlagi pravic, ki mu jih zagotavlja ta država, nekako, shaja iz dneva v dan. Tako da ne gre zgolj za, ko omenjate ta znesek, je vseeno treba vzeti v obzir, da država se pri tem ne ustavi, ampak zagotavlja tudi druge vire, s lahko si posameznik po tisti situaciji pomaga. Hvala.